No queremos que, en nombre de la ausencia de la dualización del mercado de trabajo, se den ahora a todos las malas condiciones que se han dado a algunos. Evitar la dualización, sí, pero no bajando la protección para todos hasta el nivel de los que en este momento están más desprotegidos. Hay que dar oportunidades a nuestros jóvenes con contratos que les permitan mejorar su capacidad y su integración en las empresas, y no destruir las seguridades que ya existen en nuestras relaciones industriales.